Collega's, ik wil me vandaag concentreren op de werking van het regionale, het sociale en het cohesiefonds in 2010, goed voor bijna 37 miljard aan betalingen. De analyse van de Rekenkamer geeft stof tot nadenken.

Ik wil me concentreren op wellicht de allerbelangrijkste paragraaf in dat hoofdstukje.

425. Die leest als volgt De Rekenkamer is van mening dat de autoriteiten van de lidstaten bij 58 van de verrichtingen die fouten vertoonden, over voldoende informatie beschikken om ten minste een aantal van die fouten te ontdekken en te corrigeren. Vorige week heeft de commissaris ons in de Commissie begrotingscontrole inderdaad verteld dat drie lidstaten, Spanje, Italië en de Tsjechische Republiek, instaan voor tweederde van al die fouten.

En daarom denk ik en het is al door meerdere sprekers gezegd dat we in deze kwijtingsprocedure onze pijlen in belangrijke mate zullen moeten richten op de Raad. De Raad is vandaag weer niet aanwezig en de ministers van financiën blijven weigeren een verklaring te ondertekenen waarin ze duidelijk zeggen dat hun administratie, dat hun mensen die de controles moeten doen, correct functioneren en dat er inderdaad geen fouten zijn gemaakt of dat dat in elk geval op een goede manier werd gecontroleerd.

Ik denk dat dat de enige taal is die de ministers van Financiën zullen begrijpen, omdat er dan ook in de nationale parlementen stemmen zullen opgaan die zullen zeggen waar zijn jullie mee bezig?